Consider că această inițiativă legislativă este binevenită în contextul în care la nivelul Uniunii Europene forța de muncă din țări terțe reprezintă un procent deloc neglijabil iar imigrația clandestină este un fenomen îngrijorător. Subliniez în acest sens necesitatea stabilirii unui cadru legislativ care să permită o definire mai clară a sancțiunilor împotriva angajatorilor de imigranți din țări terțe, fără permis de ședere în Uniunea Europeană, având în vedere faptul că munca la negru reprezintă un fenomen alarmant la nivel european, iar exploatarea forței de muncă imigrantă este o realitate. De asemenea, trebuie să conștientizăm faptul că o serie de angajatori își sporesc profitul prin angajarea de imigranți fără acte, eschivându se astfel de la plata asigurărilor sociale sau a impozitelor către stat și trebuie să ne asigurăm că acest tip de comportament este pedepsit ca atare. De aceea, este obligatoriu ca fiecare stat în parte să ia măsuri de combatere a angajărilor la negru, să ofere mai multă protecție imigranților și să organizeze inspecții periodice, mai ales în sectoarele de activitate unde se presupune că sunt angajați imigranți ilegali. Este de dorit ca accesul la piața muncii europene să se facă în mod controlat și drepturile imigranților să fie respectate